mæli hér fyrir nefndaráliti annar minni hluta fjárlaganefndar ég leyfi mér að vísa til talna sem lúta að fjárlagafrumvarpinu í heild sinni og hvernig það kemur tölulega nú til annarrar umræðu og hefur verið gerð grein

ef við víkjum að nefndaráliti mínu er það nú svo að í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir árið tvö þúsund og sex og breytingartillögum hennar og meiri hluta fjárlaganefndar kemur skýrt fram stefna ríkisstjórnarinnar í þeim málaflokkum sem ríkisvaldið ber ábyrgð á fram kemur hvernig ríkisstjórnin ætlar að afla tekna og hún leggur til með tillögum sínum hvernig þeim skuli ráðstafað á einstaka málaflokka og verkefni þegar fjárlagafrumvarpið er skoðað í heild sinni kemur greinilega fram sá munur sem er á áherslum núverandi meiri hluta annars vegar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hins vegar íslenskt samfélag á að einkennast af jöfnuði frelsi fjölbreytni og ríkri samkennd framtíðarsýn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs er sú að allir fái notið sín á eigin forsendum í samfélagi þar sem samhjálp virðing og velferð ríkir ríkisstjórn framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks stefnir þjóðinni í auðhyggjusamfélag þar sem skammtímaarður og peningalegur mælikvarði er í auknum mæli lagður á allt og alla vinstri hreyfingin grænt framboð leggur áherslu á velferð og jöfnun lífskjara skattkerfinu á að beita til að afla hinu opinbera nægjanlegra tekna til að standa undir samneyslu þjóðfélagsins og öflugu velferðarkerfi skattastefnan á að fela í sér tekjujöfnun og að byrðum sé dreift með sanngjörnum hætti stefna núverandi ríkisstjórnar ríkisstjórnar framsóknarflokksins og sjálfstæðisflokksins í skatta og velferðarmálum stefnir í þveröfuga átt ef við lítum á efnahagsforsendum þessara fjárlaga þá er fylgir frumvarpi til fjárlaga greinargerð fjármálaráðuneytisins um þróun helstu stærða í þjóðarbúskapnum þær forsendur sem fjármálaráðuneytið lagði af stað með í frumvarpi til fjárlaga hafa breyst verulega er varðar gengisvísitöluna og áætlaðan viðskiptahalla á þessu ári gert var ráð fyrir að gengisvísitalan yrði um hundrað tuttugu og fimm stig á árinu tvö þúsund og fimm í forsendum fjárlaga þegar við samþykktum þau fyrir ári síðan en nú er hún rétt rúmlega hundrað og ef litið er á meðaltal ársins fer það líklega að nálgast hundrað og tíu ljóst var að viðskiptahallinn yrði verulegur á árinu í skýrslu fjármálaráðuneytisins um þjóðarbúskapinn í janúar síðastliðinn er áætlað að viðskiptahallinn verði hundrað og þrír milljarðar króna á árinu í skýrslu frá því í október síðastliðinn er þessi áætlun komin í hundrað tuttugu og átta milljarða króna þá má nefna að í hagspá landsbankans frá því í september sem bar yfirskriftina ógnarjafnvægi í efnahagsmálum er gert ráð fyrir að viðskiptahallinn verði á þessu ári hundrað þrjátíu og tveir milljarðar króna það er frú forseti um þrjátíu milljörðum meiri en gert var ráð fyrir í forsendum fjárlaga og í áætlunum fjármálaráðuneytisins í upphafi árs og þetta ár er ekki enn liðið þannig að við eigum eftir að sjá hver endanlegur viðskiptahalli verður í áætlunum fyrir næsta ár er gert ráð fyrir að gengisvísitala verði um hundrað og fjórtán sem allsendis er óvíst að náist og ef við tökum mið af hvernig gengisvísitöluspár hafa staðist á undanförnum árum getum við lítt vænst þess að þessi spá rætist miðað við óbreytta stjórn efnahagsmála á árinu tvö þúsund og fjögur var gert ráð fyrir að gengisvísitalan væri liðlega hundrað þrjátíu reyndist síðan í kringum hundrað tuttugu og í forsendum fyrir þetta ár var gert ráð fyrir að gengisvísitalan væri hundrað tuttugu og fjögur reynist nálægt hundrað og tíu þannig að við sjáum hvernig þessar grunnforsendur efnahagslífs og atvinnulífs þjóðarinnar standast sem er verulegt áhyggjuefni það er áætlað að viðskiptahallinn verði á næsta ári tólf komma tvö prósent af landsframleiðslu sem er alveg ískyggilega hátt og efnahagssérfræðingar meðal annars seðlabankans hafa varað alvarlega við þessari þróun útflutningsgreinarnar sjávarútvegurinn ferðaþjónustan nýsköpunin og hátæknigreinarnar berjast nú við verstu hamfarir af mannavöldum sem er efnahagsstefna þessarar ríkisstjórnar ruðningsáhrif stóriðjustefnunnar og skattalækkanir á hátekjufólki þetta allt og skattalækkanir á hátekjufólki þetta allt birtist í ofurgengi krónunnar gífurlegri skuldasöfnun þjóðarbúsins og heimilanna háum stýrivöxtum seðlabankans og miklum viðskiptahalla þjóðarbúsins þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lögðu fram nú á haustþingi sem fyrsta mál sitt þingsályktunartillögu um aðgerðir til að tryggja efnahagslegan stöðugleika og fylgir hún þessu nefndaráliti sem fylgiskjal og verður nánar vikið að helstu atriðum hennar síðar það er alveg ljóst frú forseti að eitt brýnasta mál nú í stjórn efnahagsmála og fjármála ríkisins er að skipa þeim málum með þeim hætti að útflutningsgreinarnar geti búið við samkeppnishæft gengi að atvinnulífið geti búið við samkeppnishæf vaxtakjör það gengur ekki að vaxtamunur hér á landi vaxtamunur sem birtist meðal annars í stýrivöxtum seðlabankans

sé um sjö og hálft prósent slíkt efnahagsástand getur ekki gengið enda líka hefur hver atvinnugreinin á fætur annarri komið fyrir mörg mörg fyrirtæki enn sérstaklega í útflutningsgreinunum verða að loka eða draga úr sinni starfsemi og ekki styrkir það nú viðskiptahallann ef útflutningsgreinarnar verða að draga saman

vott að útflutningurinn er einmitt

er einmitt að dragast saman eða eykst ekki með þeim hætti sem vænst var og aukning viðskiptahallans stafar einnig af því fjárlagafrumvarpið er lagt fram og unnið á efnahagsforsendum fjármálaráðuneytisins og fellur að stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum og mótast af væntingum hennar eins og hér hefur áður verið bent á hafa ýmsar grunntölur þeirra væntinga á undanförnum árum verið í takmörkuðum takti við raunveruleikann fjárlaganefnd hefur litla möguleika til að leita annarra viðhorfa eða meta öryggi efnahagsforsendna fjármálaráðuneytisins aðstæður fjárlaganefndar til að meta á sjálfstæðan hátt forsendur útgjalda og tekjuhlið frumvarpsins hafa versnað stórum á undanförnum árum æ erfiðara hefur reynst að fá nauðsynlegar upplýsingar úr ráðuneytum um stöðu stofnana og verkefna og forsendur að baki einstökum tillögum í frumvarpinu í ljósi þess hve erfitt hefur reynst að fá upplýsingar er brýnna nú en nokkru sinni fyrr að styrkja stöðu þingsins og nefnda þess ekki hvað síst sem lýtur að fjárlagavinnu fjárlagagerð framkvæmd fjárlaga og áætlanagerð og stefnumótun í efnahagsmálum þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafa ítrekað lagt til á alþingi að stofnuð væri sérstök efnahagsskrifstofa þingsins sem starfaði sjálfstætt á ábyrgð þingsins sem gæti lagt sjálfstætt mat á stöðu og þróun efnahagsmála og fjármála ríkisins og verið þingmönnum og nefndum þingsins til ráðuneytis um mat og tillögugerð í þeim efnum samkvæmt fertugustu og aðra grein stjórnarskrárinnar skal þegar alþingi er saman komið leggja fram frumvarp til fjárlaga fyrir fjárhagsárið sem í hönd fer fjármálaráðherra leggur frumvarpið fram fyrir hönd framkvæmdarvaldsins á fyrsta degi þingsins að hausti eftir það er frumvarpið á ábyrgð þingsins og fer til fjárlaganefndar sem vinnur það áfram til annars og þriðju umræðu eins og þingsköp kveða á um nefndin hefur því aðeins tæpa tvo mánuði til að fara yfir frumvarpið forsendur tekna og gjalda og gera á því þær breytingar sem fjárlaganefnd og alþingi telja nauðsynlegar þegar tekið er mið af því hvernig samþykkt fjárlög hafa staðist á undanförnum árum og þeim breytingum sem gerðar hafa verið til dæmis með fjáraukalögum er ljóst að frávikin eru allt of mikil á síðustu fimm árum hafa gjöldin að meðaltali verið tíu prósent umfram heimildir fjárlaga eða alls um hundrað og nítján milljarðar króna á árinu tvö þúsund og fjögur voru tekjur tuttugu og einum milljarði króna umfram áætlanir fjárlaga og gjöldin tuttugu og fimm milljörðum króna hærri en heimildir fjárlaga sögðu til um fjárlög gerðu þá ráð fyrir að tekjuafgangur yrði tæpir sjö milljarðar króna en raunin varð tveir milljarðar króna frú forseti þetta eru allt of mikil frávik í svo veigamiklum þætti í stjórn efnahagsmála og öflun tekna og ráðstöfun fjár ríkisins að óviðunandi er ríkisendurskoðun hefur bent á það í skýrslum sínum um framkvæmd fjárlaga að allt of margir fjárlagaliðir hafi safnað upp verulegum halla á undanförnum árum annar minni hluti leggur áherslu á að til fjárlagagerðarinnar sé vandað og framkvæmdarvaldið virði lögin og fari ekki fram úr fjárheimildum ef rekstrarforsendur breytast og framkvæmdarvaldið sér fram á að fjárheimildir dugi ekki fyrir rekstrinum þá verður að tryggja að beiðnir um aukafjárveitingar séu lagðar fyrir alþingi eins og lög kveða á um áður en til útgjalda er stofnað því skiptir máli að fjárlagagerðin sé vönduð og gjöld til einstakra stofnana og verkefna ákveðin í samræmi við það sem vænst er af viðkomandi stofnunum en ekki reynt að ljúka fjárlagagerðinni með einhverri ímyndaðri stöðu sem getur fyrir suma litið vel út á pappírnum sérstaklega fyrir fjármálaráðherrann sem er að reyna að loka fjárlagafrumvarpinu á einhverjum sléttum tölum en reynist svo óraunhæf þegar til kastanna kemur og veldur stofnunum ómældum erfiðleikum í starfsemi sinni síðan er fyrirsjáanlegur fjárskortur dreginn að landi í fjáraukalögum en slíkt eru óviðunandi vinnubrögð sem ég hef hér áður gert að umtalsefni á þingi ég hef lagt til á alþingi að fjárlagavinnan væri stórlega bætt það verði gefinn lengri tími fyrir fjárlaganefnd til þess að vinna í fjárlögunum og fjárlagagerðinni fara ofan í rekstrarforsendur ýmissa stofnana og verkefnaliða og reynt þannig að leggja fram fjárlög síðan væru þá gerð fjáraukalög að vori þegar ljóst væri hvaða breytingar þingið hefði gert með nýjum lagasetningum eða öðrum stjórnvaldsákvörðunum sem krefðust fjármagns eða breyttu tekjuforsendum og þá væru fjárlögin endurskoðuð að vori og síðan svo aftur að hausti þannig væri þetta í ásættanlegu

hvað eftir komið fram sérstaklega hjá fulltrúum atvinnulífsins birtist í hinum ýmsu formum þau gríðarlegu ruðningsáhrif stóriðjuframkvæmdarinnar og stóriðjustefnu ríkisstjórnarinnar þar bætir á skattastefnan þar sem stefna ríkisstjórnarinnar er sú að lækka skatta á þeim sem hafa hæstar tekjurnar og auka kaupmátt þeirra frú forseti ég vek athygli á því að þegar er verið að tala um að kaupmáttur hafi aukist þá er hér í stórum dráttum verið að tala um meðalkaupmátt og það vitum við öll að tekjur sumra hópa hér í þjóðfélaginu hafa hækkað gífurlega og kaupmáttur þess fólks hefur vaxið gríðarlega en við vitum það jafnframt að stórir hópa þjóðfélagsins hafa ekki fengið þær tilsvarandi tekjuhækkanir og þess vegna hefur kaupmáttur þeirra eða kaupgeta þeirra alls ekkert vaxið með sama hætti og þessara hátekjuhópa þess vegna þegar verið er að tala um meðaltöl í kaupmætti og kjörum þá eru menn að segja ósköp lítinn sannleika það var einu sinni ágætur skólastjóri sem ég var í skóla hjá og hann var að kenna okkur bókfærslu og bókhald og þessi skólastjóri sagði einmitt ef þið ætlið að segja ósatt eða gera sannleikann blendinn þá skuluð þið tala í meðaltölum og prósentum því að í fáu er fólgin meiri blekking en þegar verið er að gefa lýsingu á einhverju ástandi með meðaltalstölum eða prósentureikningi meðalráðstöfunartekjur hafi hækkað svo og svo mikið já það er mikill sannleikur fólginn í því en ætli fólki sem er með lægstu tekjurnar finnist það vera á þessu meðaltali sem ríkisstjórnin er að guma af að hafi hækkað svo á síðustu árum og sé mælikvarði um batnandi og góð lífskjör nei frú forseti meðaltölin eru notuð þegar menn vilja blekkja þegar menn vilja komast hjá því að sannleikurinn birtist í sinni réttu mynd þá nota menn meðaltöl tala um meðalkaupmátt meðalhækkun ráðstöfunartekna og svo framvegis og svo framvegis þetta veit þjóðin að bilið á milli þeirra sem hafa miklar tekjur og lágar tekjur hefur vaxið gríðarlega á síðustu árum vinstri hreyfingin grænt framboð hefur ítrekað bent á erfiða stöðu útflutningsgreinanna og ferðaþjónustunnar vegna allt of hás gengis krónunnar og jafnframt blasir við að sívaxandi viðskiptahalli með tilheyrandi skuldasöfnun getur ekki gengið til lengdar á innan við ári hefur störfum í sjávarútvegi fækkað um fimm hundruð útflutnings og samkeppnisiðnaðurinn bregst við með því að leggja niður starfsemi eða flytja hana úr landi talsmenn atvinnulífsins vítt og breitt um landið sem og þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafa ítrekað bent á þá hættu sem ruðningsáhrif stóriðjunnar mundu hafa á hagkerfið og aðrar atvinnugreinar í landinu væri gengið fram með þeim hætti sem ríkisstjórnin ætlaði sér og hefur gert samþjöppun í stóriðjuframkvæmdum mundi stefna efnahagslegum stöðugleika í voða ruðningsáhrifin koma nú fram í erfiðleikum í sjávarútvegi þá hefur ríkisstjórnin þvert ofan í viðvaranir hagfræðinga ýtt undir þensluna með skattkerfisbreytingum sem koma langbest við þá efnameiri og auka þannig enn á misskiptinguna í þjóðfélaginu allt var þetta fyrirséð hagfræðingar seðlabankans bentu á þetta fyrir ári síðan að gengi sú stefna fram efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar fram sem þá var boðuð mundi hún leiða til gríðarlegrar hækkunar gengisins

allt þetta er að ganga eftir kannski ívið þyngra en var spáð á þessum tíma á síðustu tveimur árum hefur allt efnahagskerfið tekið miklum breytingum bankarnir keppa nú við íbúðalánasjóð um lánveitingar vegna húsnæðis og vaxtakjör hafa batnað verulega þó að enn vanti upp á að íslendingar njóti sambærilegra kjara og bjóðast annars staðar á norðurlöndum þessi breytta staða hefur orðið til þess að verulegur hluti af einkaneyslunni hefur verið fjármagnaður með lánum því er rétt að fá það fram hér hjá fjármálaráðherra hversu mikið sé áætlað að skatttekjur ríkisins lækki þegar einkaneyslan þegar efnahagsbúskapurinn verður eingöngu borin uppi af rauntekjum þegar viðskiptahallinn verður kominn niður í núll þegar efnahagsástandið verður komið í jafnvægi hve stór hluti tekna ríkisins er þá eftir hverjar verða þá tekjur ríkisins af þeim föstu tekjustofnum sem við viljum í raun að ríkissjóður hafi það getur ekki verið nein óskastaða

stefánsson var einmitt að guma af auknum tekjum ríkissjóðs núna á þessum síðustu mánuðum eykst en í hverju er þessi aukning fólgin jú það er aukning það eru skattar á innflutnings á neyslu á viðskiptahallann og þó að það sé gott að fá auknar krónur og fleiri krónur í ríkiskassann getur það ekki verið neitt efnahagslegt gleðiefni að viðskiptahallinn sé að vaxa og hann sé að verða aðaltekjustofn ríkissjóðs mér finnst það ekki gleðiefni frú forseti mér finnst það ekki gleðiefni að slík sé staðan að því meiri viðskiptahalli því meiri þensla því fleiri tekjur komi í ríkissjóð og þess vegna

að vita hvort háttvirtur þingmaður jón bjarnason á mikið eftir af ræðu sinni frú forseti það er drjúgur kafli eftir og það hentar ágætlega ef forseti er að huga að matarhléi þá hentar það bara prýðilega núna forseti hefur hitt á rétta augnablikið í ræðu þingmannsins og þá verður gert hlé á þessum fundi til klukkan hálftvö